íslenska þjóðin er nú á tímamótum og við stöndum á krossgötum við erum að upplifa reynslu sem er okkur öllum mjög erfið en ber þess merki að sá heimur og það fyrirkomulag sem við höfum lifað við er um margt að líða undir lok það hefur miklar og margvíslegar afleiðingar fyrir samfélagið við erum á krossgötum og verðum að velja þá leið sem við viljum og ætlum að fara til móts við framtíðina undanfarnar vikur og daga hafa verið teknar stórar og afdrifaríkar ákvarðanir það hefur komið fram gagnrýni á margar þeirra og framganga valdamikilla manna hefur verið gagnrýnd hér hefur verið vísað til meðal annars gagnrýni rektors háskólans á bifröst sem hefur sagt stór orð um þessi mál og margir spyrja sig í dag getur verið að hann hafi rétt fyrir sér hér hefur verið minnst á skýrslu breskra hagfræðinga sem vöruðu við því að íslenska fjármálakerfið gæti hrunið það var ekkert gert með þessi aðvörunarorð og margt fólk spyr sig hvers vegna og vill fá svör við því það ástand sem hefur skapast í alþjóðlegum fjármálaheimi er að miklu leyti afleiðing af græðgi metorðagirndar botnlausrar peningahyggju og trúnaðarbresti við höfum upplifað þetta allt hér í okkar samfélagi og við verðum að segja skilið við það við sem þjóð verðum að setja okkur ný markmið til framtíðar endurmeta gildi okkar og hafa þau að leiðarljósi eitt allra mikilvægasta verkefnið og viðfangsefnið nú er að tryggja að atvinnulífið missi ekki mátt og hér verði ekki mikið atvinnuleysi það verður að gera allt til þess að halda atvinnulífinu gangandi stýrivextirnir verða að lækka meira en var ákveðið í morgun mér finn st ekki einföld rök fyrir því að stýrivöxtum sé haldið í himinhæðum hæstvirtur forseti það eru margar spurningar sem liggja í loftinu og þarf að leita svara við eftir hvaða hugmyndafræði vinna skilanefndir bankanna hvernig verða eignir þeirra meðhöndlaðar sem felast í skuldum atvinnulífsins og einstaklinga hvernig verða ákvarðanir teknar um það hvaða atvinnufyrirtæki lifa og hver stöðvist kemur til greina að fá erlenda sérfræðinga til að vinna með skilanefndunum að því mikilvæga verkefni sem þær vinna verður ekki að gera það til að skapa sem mest traust á það sem skilanefndirnar eru að gera hver er þjóðréttarleg staða íslands gagnvart skuldbindingum um innstæðutryggingar til dæmis hjá icesave og hvernig lítur samningurinn við holland út er hann í samræmi við skuldbindingarnar spyr sá sem ekki veit er það þannig að samningurinn við hollendinga sé þeim og öðrum þjóðum mikilvægur til að koma í veg fyrir að innstæðueigendur taki út sína fjármuni og tæmi erlenda banka í viðkomandi löndum að upp komi svonefnt run á ísland að taka á sig slíka ábyrgð það hafa komið fram mjög misvísandi upplýsingar og yfirlýsingar um raunverulega ábyrgð ríkisins á innstæðum í icesave og það mál er líklega það stærsta og mikilvægasta hvað varðar efnahagslega framtíðarhagsmuni þjóðarinnar og við verðum að fá botn í það mál sem allra fyrst síðan er spurt hverjir eru heildarhagsmunir okkar íslendinga á alþjóðlegum vettvangi liggur fyrir eitthvert mat á því ber heildarmyndin er varðandi fjárhagslegar ábyrgðir okkar til dæmis varðandi bankastarfsemi á við icesave hæstvirtur forseti almenningur spyr hvort raunveruleg rök og efni séu fyrir öllum yfirlýsingum ráðherra ríkisstjórnarinnar varðandi inneignir fólks í fjár það eru tugir þúsunda íslendinga sem eru í mikilli óvissu um fjárhagslega framtíð sína og það má ekki undir neinum kringumstæðum senda þeim misvísandi skilaboð eða vekja með þeim óljósar væntingar með óvarlegum yfirlýsingum ég er hræddur um að það hafi þegar verið gert alþingi verður að fjalla um og greina hvað fór úrskeiðis hvar ábyrgðin liggur og svo framvegis við verðum og eigum að gera það bæði til þess að læra af því og til þess að gera okkur grein fyrir því hvort nauðsynlegt er að lagfæra löggjöf og regluverk almenningur kallar eftir þessu og við verðum að gera þetta á faglegan hátt og í samstarfi við færustu sérfræðinga á hverju sviði og í því sambandi fagna ég yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra í hans framsögu og einnig því frumkvæði sem dómsmálaráðherra hefur lýst hér og gert grein fyrir virðulegur forseti nú skiptir miklu að við göngum fram af ábyrgð með bjartsýni og trú á framtíðina við eigum mörg tækifæri við höfum áður staðið frammi fyrir erfiðum málum og jafnan unnið okkur út úr vanda og erfiðum aðstæðum við sem þjóð verðum nú að setja okkur ný markmið móta nýja framtíðarstefnu og ná samstöðu um þá uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað í framtíðinni það er verkefnið fram undan